Monsieur le Président, je ne vous cache pas que les dispositions prévues par les mesures d'accompagnement du secteur de la banane constituent un pari sur l'avenir, et ce pour diverses raisons. Premièrement, la tendance générale à la réduction des préférences commerciales, dont ont profité jusqu'à maintenant les pays ACP,

Deuxièmement, la Commission n'avait pas d'autre choix que d'accepter de négocier avec les pays concurrents des pays ACP exportateurs de bananes un accord de réduction tarifaire. L'alternative aurait consisté à laisser le tribunal de règlement des différends se saisir du problème. Personnellement, je suis d'avis qu'une solution négociée est le moindre mal pour les pays ACP. Et c'est dans cet esprit qu'il faut aussi situer les mesures d'accompagnement de la banane, qui n'auraient pas été la résultante automatique d'un arrêt du tribunal de règlement des différends. Troisièmement, comme le monde ne va pas s'arrêter en 2013, année où les mesures d'accompagnement du secteur de la banane prennent fin, nous persistons à croire qu'il importe de préparer d'ores et déjà l'après 2013. En effet, la base de 114 euros de droits perçus aux frontières de l'Union européenne, sur chaque tonne de bananes, va déjà être dépassée sous peu dans la réalité.

Aussi me semble t il judicieux, c'est mon quatrième point, de préserver les prérogatives du Parlement européen en matière de supervision.

Je crois pouvoir dire que nous avons eu, en l'occurrence, une coopération extrêmement fructueuse avec la Commission.

Et finalement, Monsieur le Président, c'est une remarque personnelle, mais je la fais quand même en tant que rapporteur. Nous assistons ici, une fois de plus, à une guéguerre entre pays émergents, d'une part, et pays les moins avancés, d'autre part. Et s'il n'y avait pas l'Union européenne comme alliée des faibles pour atténuer les effets que risque de produire un règlement commercial, dans toute sa brutalité, les pays les moins avancés se sentiraient encore plus seuls.

J'espère que ces mesures pourront contribuer à pérenniser cette production et à faire en sorte que ceux qui ne pourront pas le faire puissent trouver des alternatives.